Ich möchte Sie wirklich auch im Namen meiner Fraktion noch einmal bitten, die Prozedur für die Abstimmung zum MFF zu verändern.

Wenn wir darüber nicht abstimmen können, geben wir als Parlament das Recht ab, nochmals deutlich zu sagen, dass wir Veränderungen hier für notwendig halten. Und warum dürfen wir keine Kompromisse kommentieren und verändern, wenn gleichzeitig im Rat gegenwärtig die Diskussion läuft, wordings zu diesem Kompromiss zu ändern beispielsweise hinsichtlich des persistent also der ständigen Schwierigkeiten in den Staaten hin zu dem Wort ganz besonders schwierige, wenn also aus der Dauerhaftigkeit plötzlich

Aber, bitteschön, diese ein und ein Drittel Seite sind keine unverhältnismäßige Anzahl an Abstimmungen.